Signora Presidente, i trasporti costituiscono un elemento cruciale per l'economia europea ed essa non sarà in grado di crescere e prosperare senza reti di trasporto efficienti e di qualità. Ho pertanto sostenuto con forza fin dall'inizio il progetto di creazione della nuova rete TEN T, una rete di trasporti dall'elevato valore aggiunto europeo in grado di ammodernare le infrastrutture esistenti e di agevolare la mobilità dei cittadini e delle merci su tutto il territorio dell'Unione. Credo che la principale sfida della nuova rete consista nella necessità di garantire una connettività adeguata a tutte le regioni dell'Europa, comprese le regioni insulari come la Sardegna, che inizialmente erano escluse dalla rete centrale.

Esprimo infine soddisfazione per il fatto che i miei emendamenti finalizzati a includere la Sardegna nella rete centrale abbiano trovato accoglimento da parte dei relatori Koumoutsakos ed Ertug, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto e per aver egregiamente rappresentato la posizione del Parlamento europeo nei negoziati con il Consiglio.